ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar á þingskjali númer sex á þessu sumarþingi um friðlandið í þjórsárverum og verndun þjórsár það er nú ekki í fyrsta skipti sem ég eða við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs flytjum mál af þessu tagi í sjálfu sér vildi ég óska þess að það væri liðin tíð að það þyrfti að flytja mál af þessu tagi hér en því miður svo er ekki og meðan þess er þörf að þessi rödd heyrist til varnar þjórsárverum erum við hér í þessu hlutverki

tillögutexti þessarar þingsályktunartillögu sem flutt er af mér ásamt með öllum þingmönnum vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hljóðar svo alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að sjá til þess að fallið verði frá áformum um norðlingaölduveitu í þjórsárverum og frekari virkjanir í þjórsá en orðið er jafnframt verði verndun þjórsárvera tryggð í heild sinni með stækkun friðlandsins þannig að það nái til náttúrulegra marka veranna ásamt með þjórsá og nærliggjandi svæðum að sultartangalóni stækkað þjórsárverafriðland verði sem fyrst tilnefnt á heimsminjaskrá unesco undirbúningur málsins miðist við að hægt verði að auglýsa hin nýju friðlandsmörk eigi síðar en haustið tvö þúsund og sjö nú er það svo hæstvirtur forseti að þjórsárver

sem friðland síðan nítján hundruð áttatíu og eins og eru auk þess eitt af þremur svæðum sem íslendingar hafa tilnefnt á lista ramsar samningsins um alþjóðlega mikilvæg votlendissvæði er enn í hættu vegna virkjanaáforma

risastórt lón tvö hundruð kílómetra tvö lón um leið og þær áætlanir voru gerðar opinberar mættu þær gríðarlega miklum mótbyr ekki síst heimamanna og á endanum um áratug síðar áratug eftir að þessar áætlanir litu dagsins ljós var gerð ákveðin sátt í málinu það er þjórsárverin voru gerð að friðlandi að vissu marki en þó ekki þannig að með þeirri friðlandsauglýsingu væri hægt að útiloka miðlun neðst í verunum eða við norðlingaölduveitu alla tíð hafa framkvæmdaáform landsvirkjunar í þjórsárverum verið þyrnir í augum þeirra sem hafa barist fyrir verndun þjórsárvera og það má segja að sú barátta sé í seinni tíð orðin eins konar táknmynd í baráttunni fyrir verndun íslenskrar náttúru landsvirkjun hefur ekki látið sér segjast hún hefur sótt ákaft að fá að reisa norðlingaölduveitu en einlægir verjendur veranna hafa barist gegn þeim áformum af miklum krafti og oft af mikilli hörku sem hefur þurft og krafist þess að friðlandið verði stækkað þannig að það taki að fullu til hinnar vistfræðilegu og landfræðilegu heildar sem verin eru nú er það svo að fjölmörg náttúruverndarsamtök hafa lýst stuðningi við stækkun friðlandsins og hvað eftir annað hafa heimamenn í gnúpverjahreppi samþykkt ályktanir um að horfið verði frá öllum áformum um veitu og virkjanaframkvæmdir í þjórsárverum nú síðast þann þriðja maí tvö þúsund og fimm þegar hreppsnefnd sameinaðs skeiða og gnúpverjahrepps samþykkti að hafna norðlingaölduveitu það er líka svo að þjóðin hefur oftar en einu sinni lýst sjónarmiðum sínu og sínum skoðunum á vernd þjórsáveranna í skoðanakönnunum sem hafa verið gerðar bæði hafa náttúrverndarsamtök íslands og fleiri látið kanna hug fólks í þessum efnum og það er alveg ljóst að það er vilji stórs meiri hluta þjóðarinnar að þjórsárver verði að fullu vernduð í tillögu umhverfisstofnunar að náttúruverndaráætlun tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og átta sem var gefin út tvö þúsund og þrjú er lagt til að friðlandið í þjórsárverum verði stækkað á þrjá vegu mest til suðurs eða alla leið í sultartangalón í áætlun stofnunarinnar segir að forsenda stækkunar friðlandsins sé landslagsheild hins víðáttumikla votlendis og rústasvæðis ásamt fjölbreyttum búsvæðagerðum enn fremur segir að svæðið hafi að geyma fágætar náttúruminjar sem hafi alþjóðlegt náttúruverndargildi og að á herðum okkar hvíli alþjóðleg ábyrgð þar að auki sé verndargildi svæðisins mikið út frá vísindalegum félagslegum efnahagslegum og menningarlegum sjónarmiðum verkefnisstjórn rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma sem skilaði niðurstöðum um fyrsta áfanga þeirrar áætlunar tvö þúsund og fjögur komst að sömu niðurstöðu og umhverfisstofnun vinstri hreyfingin grænt framboð hefur lagt fram tillögur á alþingi íslendinga um stækkun friðlandsins í þjórsárverum árlega síðan á hundrað tuttugasta og sjöunda löggjafarþingi það var veturinn tvö þúsund og eitt til tvö þúsund og tvö síðustu tvö löggjafarþing hafa þingmenn úr öllum flokkum nema sjálfstæðisflokki verið meðflutningsmenn á tillögunni þar að auki hafa þingmenn samfylkingarinnar vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og frjálslynda flokksins lagt til að heimild iðnaðarráðherra frá árinu tvö þúsund og þrjú til að leyfa gerð norðlingaölduveitu verði felld brott úr lögum af því að sú heimild ber hér á góma er rétt að rifja upp það sem ég sagði hér áðan í umræðum um annað mál það er álversmálin sem við ræddum hér örlítið fyrr í dag að það var fimmtándi mars tvö þúsund og þrjú sem greidd voru atkvæði um norðlingaölduveitu breytinguna á lögunum um raforkuver og þá var það svo að það voru einungis þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sem greiddu atkvæði gegn þeirri framkvæmd einörð afstaða afar í þessum efnum hefur verið ljós alveg frá stofnun flokksins og við höfum fagnað því hversu margir hafa snúist á sveif með okkur í þessum efnum og fögnuðum samstöðunni sem náðist milli stjórnarandstöðunnar á síðasta þingi og síðustu tveimur þingum þegar okkur lánaðist að flytja saman þá tillögu sem ég gat um hér áðan upp á síðkastið hefur orðið vart vaxandi andstöðu við áform um virkjanir í neðri hluta þjórsár en samhliða aukinni ásókn álfyrirtækja í raforku frá íslenskum vatnsafls og jarðvarmavirkjunum hafa áform orkufyrirtækjanna um virkjanaframkvæmdir þar orðið áleitnari núna hyggst landsvirkjun reisa þar þrjár virkjanir allar í þágu stóriðju ég treysti því að háttvirtur þingmaður guðni ágústsson ætli að tala úr ræðustóli á eftir en ekki bara þarna úr sæti sínu ég fagna því að hann skuli kominn hér til liðs og mun vonandi taka til máls í málinu nú er það sem sagt svo að landsvirkjun hyggst reisa þrjár virkjanir í þágu stóriðju í neðri hluta þjórsár og á aðalfundi náttúruverndarsamtaka íslands sem haldinn var fyrir skemmstu þann tuttugasta og níunda maí tvö þúsund og sjö var samþykkt að skora á ríkisstjórn íslands að stöðva framkvæmdir við í óska og og undirbúning þessara virkjana enda liggi ekki fyrir heildarmat á gildi eða sérstöðu landslags við neðri hluta þjórsár tjón af virkjunum þar verði fyrirsjáanlega mikið og mál til komið að stjórnvöld verji þjórsá gegn frekari ágangi og eyðileggingu það er einmitt mat flutningsmanna þessarar tillögu að það sé kominn tími til að segja hingað og ekki lengra látum þjórsá í friði það þarf í því augnamiði að hætta við öll frekari áform um veitu og virkjanaframkvæmdir bæði í þjórsárverunum sjálfum og á því svæði sem norðlingaölduveita er hugsuð og í þjórsá neðan búrfellsvirkjunar til þess að tryggja þjórsárverum þann sess sem þau verðskulda sem alþjóðlega mikilvægt náttúruverndarsvæði ber að okkar mati að tilnefna þau á heimsminjaskrá unesco menningarmálastofnunar sameinuðu þjóðanna en ég verð að lýsa því yfir hér að það verður ekki fyrr en slíkt verður gert sem hjarta mitt verður rólegt út af þjórsárverunum því að jafnvel þó að við séum með þjórsárverin tilnefnd inn á ramsarsamninginn og það sé viðurkennt alþjóðlega

segir mér svo hugur að ekkert stoppi landsvirkjun og jafnvel ekki þessa ríkisstjórn nema það verði þá farið í alvöru af stað með að tilnefna þjórsárver inn á heimsminjaskrá unesco auðvitað á að stefna jafnframt að því að þjórsárver verði hluti af stærri heild af hofsjökulsþjóðgarði sem muni þá ná yfir verin ásamt kerlingarfjöllum friðlandinu í guðlaugstungum og rústasvæðinu neðan hofsjökuls ég tel að upphafsmaður þeirrar hugmyndar hjörleifur guttormsson fyrrverandi háttvirtur þingmaður sjái í hendi sér af því að hann hefur manna mest skrifað um þjórsárverin og tekið þátt í þeirri baráttu sem fram hefur farið um þau ég tel að hans háleitu markmið og hugmyndir um hofsjökulsþjóðgarð séu raunhæfar og það væri gríðarlega stór áfangi ef við næðum að stofna slíkan þjóðgarð vonandi sem fyrst um núverandi ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar vil ég segja að það er afar óljós stefnuyfirlýsing þeirra um málefni þjórsárveranna ég rifjaði það upp hér fyrr í dag að það er ljóst að hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur utanríkisráðherra eru á öndverðum meiði um þetta mál

yfirlýsingin um málefni þjórsárvera útilokaði ekki norðlingaölduveitu ef slíkt hefði verið meiningin stæði það í stefnuyfirlýsingunni en á sama degi sagði hæstvirtur utanríkisráðherra að hún liti svo á að sú setning sem varðar þjórsárverin inni í stefnuyfirlýsingunni útiloka norðlingaölduveitu það þarf auðvitað að taka af allan vafa í þessum efnum alþingi verður að tala skýrt og greinilega ég tel að á þann hátt einan verði tryggt að horfið verði endanlega frá norðlingaölduveitu að leyfi til hennar verði afturkallað og verndun þjórsárveranna þannig tryggð til framtíðar virðulegi forseti ég geri ráð fyrir því að þetta mál verði afgreitt til háttvirtrar umhverfisnefndar að lokinni þegar umræðu þó að hér sé um stutt sumarþing að ræða vona ég að það verði alla vega tekið á dagskrá nefndarinnar áður en þingið verður sent heim síðan geri ég ráð fyrir að við getum klárað málið til enda